herra forseti að sjálfsögðu tel ég þurfa að taka sér þann tíma sem það telur sig þurfa til umræðna um skýrsluna en það þarf auðvitað líka að vinna mikla vinnu

forustu gunnars helga sem á að skila innan tveggja til þriggja vikna fyrstu tillögum og fyrstu greiningu á stjórnsýsluþáttunum og því sem snýr að stjórnarráðinu

ég tel að sá möguleiki hljóti að koma til skoðunar að alþingi skipti með einhverjum hætti með sér verkum og að fagnefndir þingsins til dæmis taki kafla sem sérstaklega eru á þeirra sviði til skoðunar það þyrfti helst að halda vel utan um það verklag þannig að allir tækju þátt í þeirri vinnu það er ansi mikið af þessu sem mundi lenda á borði efnahags og skattanefndar og viðskipta og fjárlaganefndar en það getur